Monsieur le Président, chers collègues, voilà plus de dix ans que les négociations avec le Mercosur ont débuté. Nous avons, comme pour les accords avec la Colombie et le Pérou, ou encore l'Amérique centrale, les mêmes recettes néolibérales sur la table, basées sur un désaccord, un déséquilibre total entre nos deux régions d'un côté, l'importation de matières premières, de produits agricoles, qui

On nous propose aujourd'hui une résolution pour accélérer les négociations Mercosur, en vue du sommet qui se tiendra à la fin du mois. Mon groupe n'est pas favorable à cette résolution.

Le Paraguay, après le coup d'État a, à juste titre, été suspendu du Mercosur. Le Venezuela est aujourd'hui membre de plein droit. La Bolivie, le Chili, sont en passe de le devenir. Le Pérou, l'Équateur, sont désormais associés. Nous avons donc le tableau suivant d'un côté, des négociations totalement engluées, de l'autre, un changement politique profond.

Chers collègues, les équilibres régionaux évoluent très vite. La négociation et sa poursuite en l'état est contreproductive. En clair, nous sommes favorables à plus d'intégration régionale, à une négociation de bloc à bloc, à des négociations équilibrées, et la solution me paraît évidente il faut reprendre les négociations depuis le début, avec les bons acteurs.